Mam nadzieję, że duńska prezydencja, korzystając z nowoczesnych metod i technologii, będzie nas słuchała przez internet czy w inny sposób. Jestem pewna, że wiele argumentów, które tutaj padną, będą powtarzały się w naszych negocjacjach, które nas czekają w tym roku.

W czasach kryzysu musimy umacniać konkurencyjność i innowacyjność gospodarek europejskich, ale także co bardzo istotne wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, bo tam tworzą się nowe miejsca pracy. Chciałabym też powtórzyć to, o czym często dyskutujemy przy innych programach, innych politykach unijnych, a mianowicie jak istotne jest wspieranie młodych Europejczyków w znalezieniu pierwszej pracy. Młodzi Europejczycy coraz lepiej wykształceni mają równocześnie coraz większe problemy ze znalezieniem miejsca na rynku pracy, ze znalezieniem zatrudnienia. Jestem przekonana o tym, że katalizatorem inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu jest budżet Unii Europejskiej. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy uchwalili odpowiedni jego poziom na rok 2013. Taki poziom, który pozwoli na realizację uzgodnionych i kluczowych unijnych polityk i zobowiązań. Chciałabym także podkreślić, że rok 2013, to ostatni rok wieloletniej perspektywy finansowej.